Monsieur le Président, mes chers collègues, je ne doute pas que la Commission tiendra compte de cette déclaration écrite et permettra ainsi une prise en compte communautaire de ce grave problème qui touche notre littoral européen. Nous devons élaborer un plan d'action européen contre les proliférations des algues parasites grâce à la coopération entre les États membres. Merci à tous les signataires qui m'ont supporté, à ceux, en tous les cas, qui ont supporté l'insistance que j'ai montrée devant l'hémicycle depuis quatre sessions, ici à Strasbourg, où nous sommes si bien, mes chers collègues. En tout état de cause, je remercie particulièrement les collègues qui m'ont accompagné dans cette démarche, M.